Auch ich möchte den Betroffenen mein Mitgefühl ausdrücken, vor allen Dingen mein Beileid den Angehörigen der Todesopfer. Auch ich unterstütze, was die Kommissarin gesagt hat dass wir in Europa zusammenarbeiten müssen. Aber wenn wir den Titel der Debatte Menschenrechte sehen, dann müssen wir doch noch einmal deutlich unterstreichen, dass hier eine krasse Verletzung der Meinungsfreiheit zu einer Verschärfung der Krise geführt hat und dass wir außerdem ein großes Problem haben dass ein Teil der Weltgemeinschaft, nämlich Taiwan, ausgeschlossen ist von den Koordinierungsmaßnahmen aus ideologischen Gründen. Ich denke, das sollte eine wichtige Botschaft sein Ideologie darf nicht über Gesundheit stehen.